Wanneer gaat bijvoorbeeld Europa nu eindelijk regels afspreken om ervoor te zorgen dat de hot air uit Kyoto I niet wordt meegenomen naar Kyoto II? Wanneer geeft de EU daar nu eens duidelijkheid over? En financiering! Mevrouw Hedegaard zegt heel duidelijk Ik bouw op de alliantie van de armere landen, de Afrikaanse Unie. Voor de Afrikaanse Unie is geld heel belangrijk.

Als ik dan de conclusies van de ECOFIN lees, de ministers van Financiën, daarin staat niets concreets over wat de EU gaat doen wat betreft geld ná 2012. Wat gaat de EU daarover beloven in Doha? Ik wil graag meer concreetheid, heldere statements van de EU horen, wat ze in Doha gaan neerzetten. Anders blijven het lege woorden en daar heeft het klimaat niets aan.